To bardzo długi czas oczekiwania na reagowanie na zmieniający się rynek pracy. Ale przy tej okazji, mówiąc właśnie o pracy, chcę podziękować dwóm grupom. Po pierwsze, chciałem podziękować tłumaczom. To nie była łatwa dla nich kadencja. Odnoszę się do ich pracy z uznaniem i z wielkim szacunkiem. Dziękuję bardzo. A druga grupa, to jest grupa, którą dzisiaj pan reprezentuje, czyli fotoreporterzy. Pracują w warunkach zastanych, cały czas tych samych, przy świetle sztucznym. Są grupą zauważaną, ale zbyt często niedocenianą.